I nie chodzi o to, żebyśmy jeździli po naszych miastach drewnianymi bryczkami, jak pani poseł powiedziała, tylko żebyśmy budowali nowoczesne, dobrze skomunikowane, dobrze infrastrukturalnie zbudowane miasta. I trzeba wspierać samorządy, trzeba wspierać regiony, organizacje społeczne, które wiedzą najlepiej, jak przebudować miasta tak, żeby ludziom się żyło maksymalnie komfortowo. I takie przykłady w Europie mamy. Takim przykładem jest choćby Sztokholm pierwsze miasto, gdzie wprowadzono strefy czystości. Mamy takie miasta jak Berlin, Hanower, gdzie to wszystko funkcjonuje i ludziom żyje się po prostu zdrowo i bezpiecznie.